He votado a favor de esta propuesta de resolución común, y no me he sumado a mi Grupo, por mi preocupación por la difícil situación que está pasando el sector, que se ha visto agravada por el incremento del precio del petróleo.

Su aplicación debe garantizar además la sostenibilidad ambiental y social, y no deberá distorsionar la competencia entre los Estados miembros. No obstante, el Fondo Europeo de Pesca debe seguir apoyando la actividad de este sector para poder reducir la dependencia de los pescadores de los combustibles fósiles, y para hacer su actividad más eficiente y dotarla de propuestas innovadoras, que deben dar nuevas oportunidades al sector naval.